Dieser Antrag, der richtig war, wurde von Frankreich und England einkassiert.

Das ist nicht ehrlich und das ist unsere Kritik!